Señora Presidenta, señor Comisario, se dice que las fuerzas coloniales belgas solían referirse al territorio de Burundi como Urundi Ruanda, es decir la otra Ruanda.

la pobreza, la impunidad y el éxodo de cientos de miles.

La crisis que vive actualmente viene marcada por un rasgo eminentemente político es la intención de perpetuarse en el poder de su Presidente, contra lo que establece la Constitución burundesa y los Acuerdos de Paz de Arusha, lo que ha generado este conflicto. Y ¿tiene algo que decir Europa al respecto? ¿Tiene algo que hacer? El genocidio de Ruanda no tuvo solo un carácter étnico, sino también político.

Ban Ki moon ha instado al Consejo de Seguridad a actuar y movilizar sus instrumentos para salvaguardar la paz en Burundi ¿nos parece suficiente? No actuar una vez es un error, un terrible e irreparable error, pero no actuar una segunda vez es simplemente un crimen.